C'est une victoire pour le Parlement européen et je tiens, à cet égard, à remercier le travail de ma collègue du groupe des socialistes et démocrates, Isabelle Thomas, ainsi que celui du corapporteur, Jan Olbrycht. Ils sont restés pugnaces et patients tout au long de ces négociations et ont su faire respecter les prérogatives du Parlement européen, qui est aussi garant de la démocratie. Cette victoire ne doit toutefois pas occulter l'urgente nécessité de voir plus grand, de viser plus haut, de penser plus audacieux. Après bientôt trois années de mandat au Parlement européen, je n'aurai eu de cesse, malheureusement, de rappeler que le budget de l'Union européenne est insuffisant et qu'il faut l'alimenter par des ressources propres, elles-mêmes tirées des ressources nécessaires aux défis écologiques et aux défis sociétaux. N'avoir pas le courage de son opinion, c'est n'avoir pas d'opinion écrivait le Français Émile de Girardin dans ses Pensées et maximes en